Panie Przewodniczący! Panie i Panowie Posłowie! Konwencja stambulska to nie jest konwencja o zwalczaniu przemocy.

rodziców. Jest rzeczą charakterystyczną, że gdy weźmiemy na przykład przymusowe małżeństwa, to znacznie częściej do nich dochodzi w krajach, które ratyfikowały konwencję stambulską, niż w krajach, które jej nie ratyfikowały. Pan przewodniczący Timmermans zupełnie ignoruje kompetencje Komisji Europejskiej zawarte w art.

On mówi o koordynacji, a tymczasem słyszymy tylko ataki na jedną trzecią państw Unii Europejskiej, które tej ideologii podporządkować się nie chcą.